Señor Presidente, desde la Comisión de Agricultura compartimos el objetivo final de esta Directiva de intentar orientar, desde la imposición fiscal, la composición de nuestros mix energéticos pero, estamos ante un debate muy complejo lleno de aristas en lo económico, en lo social y también en lo ambiental, en un contexto en que es importante mantener en pie esos equilibrios que nos hagan avanzar más en lo ambiental, sí, pero que también no nos perjudiquen en lo económico y que tampoco creen mayores crisis sociales de las que ya estamos viviendo.

Como todos saben, los costes energéticos suponen cada vez más una parte muy importante de los costes fijos de nuestras explotaciones agrarias, en un momento en el que, además, estamos en un debate en el que se combinan las crisis de los mercados de las materias primas con una perspectiva de pérdida de ayudas y un aumento de las exigencias sanitarias y ambientales que reducen los márgenes de su rentabilidad. Por eso hemos pedido, fundamentalmente, dos cosas. La primera, el mantenimiento de las deducciones de tipo cero en el componente energético, vinculadas ahora a la redacción y al cumplimiento de estrategias de eficiencia y ahorro energético en el medio rural y la incorporación de la agricultura dentro de los sectores considerados como con riesgo de fuga de carbono para poder así acceder, también, a las deducciones permitidas en el tramo de emisiones de CO 2 Es decir, una política, más exigente ambientalmente, pero que mantenga esos equilibrios que hacen viable nuestro medio rural en un momento de cambios, también, e incertidumbres en el mismo.